Ich habe nur davon gesprochen, dass mir aufgefallen ist, dass diejenigen Länder für diese Resolution gestimmt haben, die in ihren eigenen Ländern die Menschenrechte nicht achten, und dass diejenigen, die gegen die Resolution gestimmt haben, in ihren eigenen Ländern die Menschenrechte achten.